Monsieur le Président, la première des précautions à prendre si l'on veut prévenir un incendie de grande ampleur, c'est de renoncer à jouer avec le feu.

Le même appel au comportement responsable ne mériterait il pas d'être adressé à tous les gouvernements de l'Union européenne? Est ce que tous les responsables politiques sont conscients de l'impact de leurs déclarations à propos de la Grèce au cours des dix huit derniers mois? Il serait temps que le Conseil européen de demain mette fin à la cacophonie de ses membres. Pour éviter l'effet domino tant redouté de la crise grecque sur l'ensemble de la zone euro, il faut quatre choses premièrement, une Grèce unie avec un projet de redressement économique et budgétaire, deuxièmement, une Union européenne et un Eurogroupe unis autour du même objectif, troisièmement, un peu plus de temps qu'initialement prévu, notamment pour les privatisations, et quatrièmement, une solidarité bien comprise, qui se traduit non seulement par de nouveaux emprunts, mais avant tout par une assistance technique de la part de ses partenaires, et notamment de la Commission.